Aujourd'hui, il est utilisé par certains qui, pour supprimer la liberté de circulation, s'en servent comme bouc émissaire de tous nos maux et de tous leurs maux. Pour d'autres, dont je fais partie avec encore je le souhaite et je le sens beaucoup de citoyens européens, c'est l'élément le plus concret qu'apporte l'Europe, c'est

Bien sûr, il y a des améliorations qui peuvent et doivent être apportées pour renforcer l'accord, notamment à travers la communication de la Commission Back to Schengen, mais les réponses sont multiples.